La experiencia de las pasadas elecciones europeas propició que los candidatos a presidente de la Comisión protagonizasen por primera vez debates electorales centrados en cuestiones comunitarias, y elegimos entre ellos.

Porque necesitamos que la ciudadanía europea conozca las propuestas, las características, las trayectorias, las virtudes y los defectos de las y los candidatos que aspiran a presidir la Comisión Europea.

Tras los comicios, vamos a elegir aquí al jefe de la Comisión Europea como en cualquier parlamento que controla a un gobierno, garantizando que tiene los apoyos suficientes para poder gobernar. Volver a la dinámica del cuarto oscuro remite este proyecto de Unión a la imagen de zoco clandestino de intereses nacionales que ni necesita ni merece ni nos podemos permitir.